Sa famille, ses proches, de grandes ONG nous ont fait part de leurs inquiétudes. En effet, des vidéos ont révélé que les forces de police pouvaient être impliquées dans son enlèvement. Les autorités laotiennes ont laissé entendre que cet enlèvement pourrait être lié à un conflit personnel.

Elles doivent mener une enquête sérieuse sur cette disparition qui implique, de près ou de loin, les forces de police. Les institutions européennes doivent faire pression en ce sens. La déclaration de Mme Ashton n'est pas suffisante. Le langage diplomatique a des limites. L'ombre de l'OMC semble planer sur ce type de réaction car les négociations en ce domaine vont bon train. Une fois encore, l'économique semble primer les droits de l'homme.

Il a été l'un des principaux acteurs du forum des peuples d'Asie et d'Europe en octobre dernier. Il se bat contre la confiscation des terres des paysans au bénéfice de mégaprojets financés par les institutions internationales et des entreprises, y compris européennes. Il dérange beaucoup de monde. Nous ne devons pas le laisser tomber. Tout doit être fait pour qu'il puisse être rendu aux siens.